Vendredi, ce sont les valeurs de notre civilisation européenne qui ont été poignardées. Des individus islamistes ont permis ce crime en dévoilant sur les réseaux sociaux le nom et l'adresse de l'enseignant. Un compte Facebook peut devenir une arme létale.

Je saisis donc la Commission européenne de trois mesures concrètes. Je propose que les comptes sociaux recueillent, à chaque ouverture d'un compte, une copie de la carte d'identité de son titulaire. Je crois à la possibilité d'utiliser des pseudonymes sur internet, mais il faut que la personne puisse être identifiable en cas de violation de la loi. Je propose que chaque réseau social soit contraint d'afficher sur sa page d'accueil un lien vers une pré plainte en ligne, lorsqu'il y a lieu, pour créer une véritable capacité de riposte des victimes. Je propose, enfin, un nouveau statut pour les réseaux sociaux

Le temps des petites bougies et des grands discours est terminé. Ce que je propose, c'est une offensive européenne contre la haine sur internet. Nous ne rendrons pas la vie à Samuel Paty, mais l'action n'est plus une option, sinon nous disparaîtrons.